að sjálfsögðu ræða menn það hvernig best sé tryggt öryggi og friður og farsæld í hverju landi sú umræða þarf ekki endilega að vera rekin á þeim einhæfu forsendum að þetta sé bara annað hvort eða að hafa erlendan her í landinu eða menn séu varnarlausir og algerlega bara ofurseldir því hvað fyrir þá komi þjóðir fara mismunandi leiðir í þessum efnum það er dálítið merkilegt hversu erfitt það að fá yfir höfuð upp einhverja umræðu um utanríkis og öryggismál friðarmál á íslandi án þess að þau hrökkvi umsvifalaust ofan í þessi eldgömlu hjólför eins og við heyrum meðal annars hér á ræðuhöldum háttvirtur þingmaður halldórs blöndals þetta er alltaf komið aftur bara í kalda stríðið og eingöngu inn í nato um leið

svona síðustu tíu til fimmtán árum og þeim miklu breytingum sem orðið hafa í stjórnmálum heimsins og efnahagsmálum og öllu umhverfi ég sagði það já að ég teldi að það hefðu verið mikil mistök að leggja ekki nato niður í framhaldi af því að varsjárbandalagið liðaðist í sundur þá var lag til þess að breyta um fyrirkomulag í öryggisgæslu í heiminum sérstaklega í evrópu þá var mögulegt ef pólitískur vilji hefði verið til þess af ráðandi öflum að stórefla lýðræðislega uppbyggðar öryggisgæslustofnanir eins og öse og sjálfar sameinuðu þjóðirnar og hverfa frá hinu meingallaða fyrirkomulagi ógnarjafnvægis vígbúnaðarkapphlaups og hernaðarbandalaga sem heimurinn er því miður fastur í enn þá með tilheyrandi sóun og tilheyrandi ófriðlegum aðstæðum sem háttvirtur þingmaður halldór blöndal sjálfur viðurkennir þegar hann fer að reyna